virðulegi forseti í þeirri skýrslu sem hér hefur borið á góma fyrr í dag um raforkumálefni sem hæstvirtur ráðherra lagði fyrir þingið og var rædd hér fyrr í vetur kom fram að afhendingaröryggi er langverst

og í skýrslu um flutningskerfi vestfjarða áfangaskýrslu sem kom út í desember er einmitt farið frekar yfir það mál og reifaðar ákveðnar hugmyndir til úrbóta

vestfirðir eru tengdir við hundrað þrjátíu og tvö kv byggðalínu með lengstu geislatengingu flutningakerfisins sem liggur frá hrútatungu og inn að mjólká tengingin er um hundrað sextíu og tveir kílómetrar að lengd slæm veðurskilyrði einkum á mjólkárlínu eins valda oft truflunum sem vara lengi vegna fjarlægðar frá byggð og erfiðrar aðkomu við slík skilyrði flestar truflanir valda algjöru straumleysi á vestfjörðum og áreiðanleiki raforkuafhendingar er lægstur á vestfjörðum segir enn fremur í þessari skýrslu og fram kemur að straumleysi sé að meðaltali um fjörutíu og sex klukkustundir á ári það sér hver maður að það er ekki gott að reka atvinnufyrirtæki

við aðstæður þar sem treysta þarf algjörlega á rafmagn ef að ástandið er svo ótryggt sem þessar upplýsingar bera með sér því er þörf á að bæta úr virðulegi forseti því spyr ég virðulegan iðnaðarráðherra í fyrsta lagi verður ráðist í að styrkja flutningskerfi landsnets á vestfjörðum á þessu kjörtímabili til þess að auka áreiðanleika

í öðru lagi hver er afstaða ráðherra til þeirra fjögurra leiða sem kynntar eru í áfangaskýrslu landsnets frá desember tvö þúsund og sjö um flutningskerfi vestfjarða en í skýrslunni er nánar útfært hvernig þessar leiðir eru og þær aðgerðir sem eiga að bæta afhendingaröryggið frá því sem nú er en allar eiga það það sammerkt að byggja á því kerfi sem fyrir er og styrkingingarnar eru þar eða nálægt því það sem mér finnst vanta er að skoða möguleikana á hringtengingu rafmagns um vestfirði frá ísafjarðardjúpi yfir til strandasýslu og þaðan í hrútatungu og spyr því virðulegi forseti ráðherrann í þriðja lagi er ráðherra reiðubúinn að láta skoða þann möguleika að styrkja flutningskerfið með hringtengingu um vestfirði þannig að línan lægi frá ísafirði um ísafjarðardjúp yfir til strandasýslu og þaðan suður að hrútatungu